Jak už zde několikrát bylo řečeno, je to země, kde je jedno z největších vnitřních násilí, je to země, kde je na počet obyvatelstva nejvíce vražd na světě, ale současně se pouze čtyři procenta těchto vražd dostanou před soud a pachatelé jsou odsouzeni. Bylo zde již řečeno, že oběťmi vražd jsou často ochránci lidských práv, aktivisté, novináři, a je tedy zřejmé, že my jako orgán, který kritizuje porušování lidských práv kdekoliv na světě, musíme kritizovat situaci v Guatemale. Snad je trošku povzbuzující to, že guatemalská vláda chce provádět změny, které by mohly vést k tomu, že justice v Guatemale bude do budoucna lépe fungovat. Měli bychom tedy s Guatemalou vést aktivní dialog a tlačit guatemalskou vládu k tomu, aby opravdu provedla reformy justice, které povedou k tomu, že vraždy do budoucna budou vyšetřovány a pachatele postaveni před soud a odsouzeni.